virðulegi forseti góðir landsmenn fyrir tveimur árum vék framsóknarflokkurinn úr ríkisstjórn eftir tólf ára setu honum hafði tekist furðu vel að halda sjó í sambúðinni við sjálfstæðisflokkinn þótt mörgum þætti hjónasvipur þessara tveggja flokka orðinn fullmikill á síðustu metrunum við náðum þó að standa vörð um velferðina sem almenningur hafði byggt upp með blóði svita og tárum síðustu áratugi má þar nefna íbúðalánasjóð heilbrigðiskerfið og félagslega kerfið sem við vörðum með kjafti og klóm þar til yfir lauk en enginn er fullkominn við framsóknarmenn gerðum okkar mistök bæði í okkar eigin verkum en ekki síst þegar kom að því að hemja frjálshyggjuskepnuna sem ólmaðist í túni valhallarbóndans trúarstríð sjálfstæðismanna gegn hvers kyns eftirliti með hinum frjálsa markaði er það sem reið íslenskum efnahag nærri því að fullu vissulega berum við framsóknarmenn okkar sök og okkar ábyrgð þá sök höfum við viðurkennt og þá ábyrgð höfum við axlað hjá okkur er uppgjörinu að ljúka og endurnýjun og uppbygging hafin íslenskt samfélag þarf að ganga í gegnum sams konar ferli við þurfum að gera upp við fortíðina við þurfum endurnýjun og í kjölfarið þarf að byggja upp að nýju fráfarandi ríkisstjórn gerði ekkert af þessu í stjórnartíð hennar var skollaeyrum skellt við öllum viðvörunum sérfræðinga embættismanna og stjórnarandstöðu guðni ágústsson fyrrverandi formaður framsóknarflokksins varaði ítrekað við þenslufjárlögum og yfirvofandi hættum í fjármálakerfinu en óheft gandreið frjálshyggjunnar hélt áfram afleiðingin er sorglegri en tárum taki en hafi lítið verið gert til að forðast hrun var enn minna gert til að bregðast við því hér hefur ekkert uppgjör farið fram hér hefur engin endurnýjun átt sér stað hér hefur engin uppbygging hafist fyrr en nú fólkið í landinu sagði hingað og ekki lengra eins og grasrótin í framsókn krafðist hún uppgjörs endurnýjunar og uppbyggingar með nýjum formanni framsóknar voru innleiddir nýir tíma í íslensk stjórnmál tilboð um stuðning við minnihlutastjórn vinstri grænna og samfylkingar hefur losað þjóðina úr spennitreyju frjálshyggjunnar þetta tilboð opnaði samfylkingunni leið úr kæfandi faðmlagi sjálfstæðisflokksins sem hún nýtti sér til heilla fyrir þing og þjóð en þetta tilboð er enginn óútfylltur tékki því fylgdu frá upphafi skýr skilyrði kosningar í síðasta lagi tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi stjórnlagaþing til að semja nýja stjórnarskrá lýðveldisins og raunhæfar leiðir til að styðja við heimilin og fyrirtækin í landinu með þessum einföldu og skýru skilyrðum töldum við framsóknarmenn okkur vera að koma til móts við vilja fólksins í landinu þess fólks sem með búsáhaldabyltingu sinni lagði grunninn að hinu nýja íslandi

uppbyggingin er hafin við framsóknarmenn ætlum ekki að bera ábyrgð á ríkisstjórn vinstri grænna og samfylkingar en við ætlum að styðja hana til allra góðra verka mikilvægast er að brjótast út úr þeim vítahring ákvörðunarfælni og aðgerðaleysis sem einkenndi síðustu ríkisstjórn það virðist hin nýja stjórn ætla að gera en þær leiðir sem farnar verða við uppbygginguna eru ekki síður mikilvægar við íslendingar höfum löngum verið haldin óbilandi bjartsýni og trú á okkur sjálf endalaus vinnusemi og mottóið þetta reddast hefur fleytt okkur lengra en nokkur hefði trúað og sumir segja einmitt að það mottó hafi kannski fleytt okkur fram af brúninni en við megum ekki glata trúnni á okkur sjálf endurreisnin mun byggja á hinni meðfæddu bjartsýni okkar íslendinga og trúnni á hið nýja ísland en við þurfum líka að hafa trú á þeim leiðum sem stjórnvöld marka út úr myrkrinu við þurfum að treysta því að þær leiðir sem valdar eru komi okkur á braut velmegunar á ný framsóknarmenn hafa lagt fram skýrar tillögur um hvert skal stefna við vonum að þær fái hljómgrunn hjá núverandi ríkisstjórn enda sýnist okkur sú stefna sem hér hefur verið mörkuð að mörgu leyti samhljóma okkar við viljum lækka vexti til að bjarga heimilum og fyrirtækjum í landinu við viljum ráðast gegn atvinnuleysi með auknum framkvæmdum ríkis og einkaaðila við viljum efla eftirlitsstofnanir og endurskoða peningamálastefnuna til að hrunið geti aldrei átt sér stað aftur og síðast en ekki síst viljum við brjótast út úr þeim þankagangi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir í íslenskum stjórnmálum þar sem flokkurinn gengur framar öllu nýr formaður framsóknar var spurður af þingfréttamanni ríkisútvarpsins hvað framsókn fengi í staðinn fyrir stuðning við stjórnina henni var sýnilega brugðið þegar formaðurinn svaraði vonandi betra ísland hin nýja framsókn fer ekki fram á skrauthúfur bitlinga eða vegtyllur í hinu nýja íslandi verðum við að setja þjóðina í fyrsta sæti smákóngaslagur um stóla og embætti verða að heyra sögunni til sú umræða sem efnt var til á alþingi í dag er sorglegt dæmi um hið gamla ísland sjálfstæðisflokksins íslands sem vonandi er liðið undir lok þjóðin vill nýtt ísland hið nýja ísland munum við byggja á samvinnu samstöðu og